Gospodine predsjedavajući, Unija je zamišljena i dugo je funkcionirala kao prostor sigurnosti, ali se u okolnostima financijske i migracijske krize pokazala nedoraslom zaštititi građane od unutarnjih i vanjskih prijetnji. Često se štedjelo na krivim stvarima i pod egidom ljudskih prava dozvoljavalo raznim kriminalcima, ekstremistima i teroristima da šire krakove svoje hobotnice po Europi. Reagiralo se mlako i to obično kad bi nevini ljudi i njihova imovina već nastradali. Danas se nalazimo pred novim velikim izazovom, a to je povratak ISIL ovih boraca u njihove europske domovine nakon što je tzv.

Prijedlozi iz ova dva izvješća ojačat će tehničku suradnju i omogućiti nadležnim tijelima da brže donesu informirane odluke. Vjerujem u nacionalne institucije, naše sigurnosne profesionalce i njihovu suradnju te se nadam da politika i politička korektnost neće stati na put zaštiti građana Europe od ugroze.